Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să salut munca depusă de raportori, puterea de negociere de care au dat dovadă și întregul drum parcurs până la un acord final.

Consider importantă flexibilitatea dintre cei doi piloni, posibilitatea de transfer de 25 din pilonul II către pilonul I pentru statele membre care primesc mai puțin de 90 din media europeană și posibilitatea implementării subvențiilor din fonduri proprii, care vor conduce la estomparea decalajelor. Susțin pachetul privind politica agricolă comună și cred că trebuie să dăm dovadă de responsabilitate, printr un vot pozitiv.